Spoštovani predsednik, poslanke in poslanci, predstavnik vlade, guverner Banke Slovenije, prav lep pozdrav! Danes je na mestu vprašanje, v kakšni kondiciji so banke v Republiki Sloveniji in kakšno breme prenašajo v to leto, se pravi v leto dva petnajst. Splošna ocena je, da so banke v lasti države v povsem drugačni situaciji kot pred enim letom. Vzrok v dejstvu, ker so tri banke v začetku leta dva štirinajst nekako potegnile črto in precejšen del svojega slabega poslovanja iz preteklosti nekako pustile za seboj, in kot znano, prenašale terjatve na Družbo za opravljanje terjatev bank. To pa najverjetneje ne pomeni, da so težave slovenskega bančnega sektorja pozabljene. Z vidika tekočega poslovanja je ključno, da se je obrestna marža verjetno tudi na račun dokapitalizacije z državnimi obveznicami izboljšala in da bo večina bank uspešno končala poslovno leto. V slovenskem bančnem sistemu se na splošno krči bilančna vsota. Temu se ne morejo izogniti Nova Ljubljanska banka, Nova kreditna banka Maribor in Abanka. Dodamo lahko tudi Banko Celje. Čeprav so dobile državno pomoč. Povečane kreditne aktivnosti pa tudi zaradi stanja, v katerem so se znašla podjetja, še ni realno za pričakovati. Stanja, v katerem so se znašla podjetja. Dejstvo je, da se rast slabih kreditov po padcu zaradi prenosa na Družbo za upravljanje terjatev bank ponovno nadaljuje. V to nas prepričuje poslovanje bančnega sistema v preteklem letu. Ob devetmesečju je ta isti sistem po davkih prikazoval sto osem milijonov evrov dobička. Ob enajstmesečju pa enajst milijonov evrov izgube. Zaskrbljujoč pa je podatek, da je v teh dveh mesecih bilo izvedenih za sto petdeset milijonov evrov oslabitev. In povsem logično je vprašanje, ali se ob takem načinu poslovanja bančni sistem lahko obdrži nad gladino. Stabilizacija razmer v preteklem letu slovenskega bančnega sistema in nizke obrestne mere Evropske centralne banke bi po pričakovanju nekako lahko pozitivno vplivale na posojilno aktivnost. Toda resnica je deloma tudi drugje. Razmere za naše banke niso idealne. Podjetjem, še posebno večjim, ki delujejo v našem poslovnem okolju se je še bolj odprl dostop do finančnih trgov in tujih bank z relativno ugodnimi pogoji kreditiranja. Istočasno pa dolgoročno ohranjanje nizkih obrestnih mer bi tako lahko negativno vplivalo na marže. Danes obravnavamo priporočila v zvezi z aktivnostmi Banke Slovenije glede sanacije bančnega sistema. Ravno zaradi prej omenjenih razmer v slovenskem bančnem sistemu in zaskrbljujoče višine oslabitve ob koncu preteklega leta je poslanska skupina Stranka Mira Cerarja na odboru za finance in monetarno politiko podprla predlog priporočil, da državni zbor priporoča Banki Slovenije, da v roku trideset dni pripravi in posreduje državnemu zboru informacijo o vzrokih za nastali kapitalski primanjkljaj pregledanih bank in vlogi Banke Slovenije pri tem kot bančnega regulatorja. O učinkovitosti sistema korporativnega upravljanja bank v državni lasti in načinu reševanja posledic kapitalske neustreznosti poslovnih bank. Tudi danes bomo podprli predmetno priporočilo. Prav tako bomo podprli priporočilo, da državni zbor predlaga Vladi Republike Slovenije, da mu v osmih dneh od prejema tega priporočila poroča o razmerah in ukrepih za zagotovitev ustrezne politike države v zvezi z rezultati stresnega testa Evropske centralne banke, po katerem naši največji banki, Nova Ljubljanska banka in Nova Kreditna banka Maribor, v primeru neugodnega scenarija konec leta dva šestnajst, ki izkazujeta kapitalski primanjkljaj v višini petinšestdeset milijonov evrov. Vlada je sicer vsebino poslala in predstavila že v mnenju, vendar je prav, da jih pošlje uradno na podlagi tega zadevnega predloga sklepa. Ob tej priložnosti bi se dotaknil še tako imenovano bančno luknjo. Stranka Mira Cerarja se je v koalicijski pogodbi zavezala za preiskavo bančne luknje in opredelitev odgovornosti. Zato je za zagotovitev povrnitve zaupanja v finančne institucije, nadzorne inštitucije in inštitut pravne države potrebno opredeliti odgovornost za nastalo bančno luknjo in zahtevati odškodninsko ter materialno odgovornost članov uprav ter nadzornih svetov dokapitaliziranih bank. Odgovornost za izvedbo preiskave bančne luknje se prenese iz Družbe za upravljanje terjatev bank na Banko Slovenije, ker v primeru suma kaznivih dejanj na pristojne organe pregona. V Stranki Mira Cerarja se zavedamo resnosti te materije. Zato je nujno, da je to vključeno v program ukrepov vlade za preprečevanje korupcije za obdobje dva petnajst do dva šestnajst. Tako imenovani program ničelna toleranca do korupcije. V okviru tega programa se mora izvesti identifikacija preteklih koruptivnih dejanj pri sklepanju bančnih poslov in priprava primernih podlag za njihovo preprečevanje in odkrivanje. Na podlagi navedenega smo v Stranki Mira Cerarja mnenja, da vsi, ki so oziroma smo vpeti v bančni sistem Republike Slovenije, da delujemo v smeri, da je bančni sistem stabilen. Kot je že omenjeno, bo poslanska skupina Stranke Mira Cerarja podprla obe priporočili. Hvala.